Il decreto reale dello scorso maggio ha certo, sì, graziosamente cancellato una serie di norme che dipingevano la donna come un essere minorato, ma possiamo forse dimenticare che in quel paese le donne devono sottostare a un guardiano che ne accompagna qualsiasi decisione importante, dalla nascita, ai viaggi, alla morte? Che non possono mostrarsi in pubblico senza essere accompagnate da un uomo, e figuriamoci guidare un qualsiasi mezzo, persino la bicicletta? Qualcuno ha detto che questo ingresso serve da incoraggiamento per loro. Io invece dico che è una vergogna, ed è una vergogna per noi, e soprattutto per gli Stati membri dell'Unione che hanno votato a favore. Colleghi, commissario, tutto questo è accaduto mentre Raif Badawi, il nostro premio Sacharov, è ancora in carcere. Io vi ricordo che coerenza e principi valgono più di un pugno di armi vendute per un altro pugno di petroldollari.